Monsieur le Président, chers collègues, la nécessité d'une lutte renforcée et coordonnée contre le chômage au niveau européen et d'une mise en œuvre efficace et rapide de la garantie jeunesse est évidente et a été rappelée lors de ce débat.

Concernant les amendements déposés pour le vote, je suggère de ne pas les soutenir car l'esprit de ceux ci est largement intégré dans nos compromis et ils remettraient en cause l'accord. Or, il est essentiel, comme l'a souligné notre commissaire, que la mesure soit adoptée sous cette législature et qu'ainsi le réseau puisse fonctionner pleinement et rapidement.